Ja, spoštovani, predsednik, tega državnega zbora, hvala za dano besedo. Ministra ni, Državna sekretarka s sodelavci, kolegice in kolegi! Že nekaj časa govorimo, današnji točki o vzgoji in izobraževanju, o predlogu zakona. Po mojem mnenju enem najbolj pomembnem temelju, Republike Slovenije. Sedaj jaz se bom skušal, spoštovani predsednik, vrniti nazaj k točki, katero danes obravnavamo. Zdaj, ker spremljam že nekaj časa naš parlament, sem ga tudi v preteklosti, ko nisem bil, poslanec, me zanimajo tudi parlamenti tujih držav. Ampak seveda zelo težko bi danes govorili, kdaj parlament izgublja na pomenu. Prav gotovo pa izgublja takrat, ko ne spoštujemo, seveda ustave. Jaz se še tako spomnim, ko sem prvič sedel te v te poslanske klopi, sem najprej podpredsednika državnega zbora, zdajšnjega poslanca, dobil to knjižico. Kjer piše na njej Ustava Republike Slovenije. Ko sem ko sem poslušal razpravo, sem se malo poigral, da se vsaj šestdeset poslancev to ni bilo možno, da bi bila samo koalicijske, da bi bila samo koalicijske, poslanske skupine, vedno morajo skupaj stopiti koalicija in opozicija, da spremeni v tej knjižici, ki so jo pisali največji strokovnjaki pravni, vsaj šest poslancev da jih izvolijo, vsaj pol milijona naših državljank in državljanov. To je do za troje volitev. Tukaj hočem povedati, kako je pomembno, že eden člen, že eden člen, te, Ustave Republike Slovenije. Sedaj mi danes govorimo o vzgoji in izobraževanju. O ustavni odločbi, ki bo stara oziroma je stara v tem mesecu štiri leta. Prejšnji predsednik vlade, doktor Miro Cerar, je pisal, je bil tudi tisti, ki je pisal člene te ustave. In seveda, ko smo od predhodnika slišali, da ne damo miru, to ne bo držalo. Kajti štiri leta štirikrat smo Slovenski demokratski stranki poskušali, da se, ta ustavna odločba spoštuje, ki govori zgolj, ki govori zgolj o javnem programu, javnem programu, ki je brezplačen, pa ni bilo posluha. Gospod Brglez je danes seveda v svojem uvodu, ki je predstavlja stališče pa tudi, ko je govoril, je govoril o nekem času, ki je možen do meseca marca, da bi se kaj zgodilo. Sam kot poslanec državnega zbora v to dvomim. Če štiri leta ... Če štiri leta ni bilo za to posluha, ni bilo volje, ni bilo volje, da bi se spoštovala odločba ustavnega sodišča, je pa seveda, ker govorimo danes tudi, ko govorimo o potem odločbi, je ustavni red Republike Slovenije, ki zavezuje vse nas, ki smo tukaj v državnem zboru, in slehernaga, slehernega državljana Republike Slovenije, ki je izven tega državnega zbora. Še enkrat ponavljam, gospod Krajčič je prej govoril o neugledu, današnje točke. Kako gledajo tisti zunaj tega parlamenta, ki nas spremljajo, vsak dan, ki morajo na vseh področjih spoštovati ustavni red Republike Slovenije. Zato seveda pozivam ministra, ki je trenutno odsoten, državno sekretarko, pa s svojimi sodelavci, koalicijske stranke, da se odločba, ki praznuje štiri leta, ustavnega sodišča spoštuje, in da da dopustite z glasovanjem, ki bo nocoj, spustite zeleno luč, da je možno za dobrobit naših staršev, mater, očetov, predvsem pa njihovih otrok, ki so v osnovni šoli oziroma ki jih čaka v prihodnje osnovna šola, da bo javni program brezplačen. Jaz mislim, da bi menda kaj letelo z neba, če bi danes, govorili še, da je treba kakšno šolo obnoviti ali klopi, ali pa kupiti kakšne klopi ali pa stole ali pa kaka, kako telovadnico. Jaz mislim, da bi da bi menda, kaj z neba poletelo. Skratka, gre za za osnovo, tisto, kar imajo, vse naše sosednje države, to je za javni program, ki bi bil brezplačen. Hvala, spoštovani.